Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über die Mittelmeerroute sind 2016 so viele Menschen gekommen wie noch nie zuvor.

Was ist das für eine perverse Haltung von Herrn Borghezio, zu kritisieren, dass man Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet, weil das doch wieder Lust macht, zu flüchten? Was für eine Haltung ist das? Dennoch bleiben Fragen Wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit der libyschen Regierung nach dem Desaster aus, das wir dort mit angerichtet haben, zum Beispiel bei der Küstenwache, die ja überhaupt nicht zu den Mitteln der Regierung gehört, sondern jemand ganz anderem? Aber eines ist nicht akzeptabel, nämlich dass in dieser Vorlage keine Zeile über die legale Immigration steht, keine Zeile über den Kampf gegen die Ursachen der Flucht, keine Zeile über Gedanken zu Dublin und Nachfolge, keine Informationen über Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, endlich in die Fonds einzuzahlen. Sie können ganz sicher sein Dieser Rat wird erfolgreich. Sie fordern ihn nicht wirklich